Es el único país europeo que no ha podido juzgar todavía hoy a su dictadura. Después de cuarenta años de democracia, todavía no se ha podido juzgar al franquismo en nuestro país. Somos una excepción en Europa, porque somos el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos en nuestras cunetas, como en las fosas comunes de Paterna que pudimos visitar el viernes pasado una excepción en Europa porque no hemos podido juzgar a nuestros torturadores, que se pasean por nuestras calles con medallas.

que cuarenta años de democracia sirvan, no solo para sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino, sobre todo, para sacar el franquismo de nuestras instituciones.